virðulega frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi á þingskjali númer níu hundruð og ellefu sem er fimm hundruð tuttugustu og önnur mál en um er að ræða frumvarp til laga um skeldýrarækt frumvarp þetta er samið í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu að tilhlutan og með samráðshópi um kræklingarækt sem sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra skipaði tuttugasta og sjötta nóvember tvö þúsund og átta á grundvelli tillaga í skýrslu nefndar á vegum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra um stöðu og möguleika kræklingaræktar á íslandi sem birt var annar júní tvö þúsund og átta þar var gerð tillaga um stofnun samráðshóps um uppbyggingu kræklingaræktar sem í ættu sæti fulltrúar kræklingaræktenda og opinberra stofnana hlutverk samráðshópsins var að samþætta starf ríkisstofnana og koma með tillögur til ráðherra um fyrirhuguð ræktunarsvæði sem fari í heilnæmiskönnun og mat á tíðni eitraðra svifþörunga engin lög eru til um þessa atvinnugrein en talið hefur verið að um framkvæmd þeirra gildi ákvæði laga um fiskeldi í framkvæmd hefur hins vegar komið í ljós að ákvæði þeirra laga eiga ekki að öllu leyti við um skeldýrarækt til dæmis kræklingarækt gera þarf að minnsta kosti nokkrar breytingar á lögunum til þess að þau geti gilt um skeldýrarækt eða kræklingarækt og bæta við þau sérstökum ákvæðum sem víkja nokkuð frá ákvæðum laganna einnig er eftirlit með starfsemi á sviði skeldýraræktar einkum kræklingarækt aðallega eftirlit með heilnæmi og hollustuháttum það er matvælaeftirlit sem fer eftir lögum og stjórnvaldsreglum um það efni og eru með nokkuð öðrum hætti en samkvæmt lögum um fiskeldi ber því gert ráð fyrir að önnur stofnun annist framkvæmd laganna það er matvælastofnun en fiskistofa annast framkvæmd og eftirlit með starfsemi á sviði fiskeldis við gerð frumvarpsins hefur verið rætt um hvort setja eigi ný lög um skeldýrarækt eða gera breytingar á lögum um fiskeldi til þess að þau geti einnig gilt um þá atvinnugrein með vísan til framangreindra sjónarmiða var talið rétt að setja sérstök lög um atvinnugreinina í frumvarpi þessu er farin sú leið að setja sérstök lög um skeldýrarækt sem munu þá einnig gilda um kræklingarækt ég vek athygli á að engin slík lög eru í íslenskri löggjöf og tel ég því að þetta séu fyrstu íslensku lögin um þetta efni eftirlit með starfsemi á sviði skeldýraræktar einkum kræklingarækt er eins og áður segir aðallega eftirlit með heilnæmi og hollustuháttum það er matvælaeftirlit sem fer eftir lögum og stjórnvaldsreglum sem settar eru á grundvelli e e s gerða um það efni samanber lög númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fimm um matvæli og samanber og lög númer hundrað fjörutíu og þrjú tvö þúsund og níu um breytingar á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum frá fyrsta

starfseminni með svipuðum hætti og gildir um eftirlit með annarri matvælaframleiðslu við gerð frumvarpsins hefur verið lögð til grundvallar sú efnisskipan að frumvarpið er í sjö köflum með eftirfarandi efni eins í fyrsta kafla er fjallað um markmið gildissvið og skilgreiningar á ýmsum hugtökum sem koma fram í frumvarpinu og stjórnvaldsreglum sem áformað er að setja með heimild í lögum sem sett kunna að verða á grundvelli frumvarpsins í öðrum kafla er fjallað um hvernig stjórnsýsla samkvæmt frumvarpinu skuli vera en gert er ráð fyrir að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra fari með yfirstjórn mála samkvæmt lögunum en framkvæmd stjórnsýslunnar verði að öðru leyti í höndum matvælastofnunar sem hefur eftirlit með því að ákvæðum laganna sé framfylgt þá er áfram gert ráð fyrir að fiskistofa fari með eftirlit með veiðum skeldýra til áframhaldandi ræktunar vigtun og skráningu sjávarafla í samræmi við lög og stjórnvaldsreglur sem um það gilda á hverjum tíma einnig er í kaflanum sérstakt ákvæði um svæðaskiptingu starfsemi til skeldýraræktar hér á landi sem gert er ráð fyrir að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sé heimilt að framkvæma og einnig ákvæði um að ráðherra sé heimilt að takmarka eða banna skeldýrarækt eða ákveðnar aðferðir til slíkrar starfsemi í einstökum fjörðum flóum eða á svæðum sem teljast sérlega viðkvæm gagnvart þeirri starfsemi sem fer fram samkvæmt lögunum í þriðja kafla er fjallað um leyfisveitingar og fleiri en þar er gert ráð fyrir að matvælastofnun geti fyrst veitt tilraunaleyfi til starfsemi til þess að unnt verði að kanna hvort náttúrulegar aðstæður á fyrirhuguðu tilraunasvæði eða eða fyrirhugaðar tegundir stofnar eða starfsaðferðir gefi tilefni til hættu á neikvæðum vistfræðilegum eða erfðafræðiáhrifum sem leitt getur af leyfisskyldri starfsemi áður en gefin eru út tilraunaleyfi skal leyfishafi eða umsækjandi láta framkvæma heilnæmiskönnun sem skal skipulögð og framkvæmd og skipulögð af matvælastofnun meginreglan er sú að leyfishafi greiði kostnað af slíkri heilnæmiskönnun en ráðherra geti þó ákveðið að hann skuli greiddur úr ríkissjóði ef fjárheimildir fást til þess á fjárlögum þá er gert ráð fyrir að unnt sé að sækja um ræktunarleyfi sem veitt verða til sjö ára í senn hægt verður að sækja um ræktunarleyfi þótt tilraunaleyfi hafi ekki verið veitt í ákvæðinu er fjallað um ýmis atriði við gerð umsókna og leyfisveitingaferlið að öðru leyti loks er þar ákvæði um að matvælastofnun geti afturkallað tilraunaleyfi eða ræktunarleyfi ef ákveðin skilyrði eru fyrir hendi í fjórða kafla er ákvæði um starfsemi við skeldýraræktina það er mannvirki búnað merkingar eftirlit og skýrslugjöf lok starfsemi og framleiðslu og dreifingu skeldýra sem veidd eða ræktuð eru samkvæmt lögunum í fimmta kafla eru ákvæði um gjaldskrá fyrir starfsemi sem fer samkvæmt lögunum er gert er ráð fyrri að hún verði eins og unnt er samræmd gjaldskrá matvælastofnunar samkvæmt tuttugustu og fimmta og tuttugasta og sjöttu grein matvælalaga númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fimm með síðari breytingum samanber lög númer hundrað fjörutíu og þrjú tvö þúsund og níu í sjötta kafla sem ber heitið ýmis ákvæði kemur fram að framsal leiga og veðsetning á tilraunaleyfi og ræktunarleyfi til skeldýraræktar samkvæmt lögunum er óheimil í sjöunda kafla kemur fram heimild ráðherra til að setja reglugerðir um ýmis atriði varðandi framkvæmd laganna einnig er þar viðurlagaákvæði við brotum á lögunum svo og ákvæði um að lögin taki gildi fyrsta júlí tvö þúsund og tíu virðulegi forseti skeldýrarækt er ný atvinnugrein sem hefur átt misjöfnu gengi að fagna á þeim tíma sem hún hefur starfað en bundnar eru vonir við að þessi atvinnugrein geti eflt atvinnulíf og byggð í landinu og þannig skilað þjóðarbúinu umtalsverðum tekjum svo sem raun hefur orðið á með öðrum þjóðum með gildistöku lag þessara er ætlunin því sú að stuðla eftir föngum að möguleikum til skeldýraræktar meðal annars kræklingaræktar og setja þeirri atvinnugrein jafnframt skýrar reglur og umgjörð að lokum vek ég aftur athygli á að hér er um að ræða fyrstu heildarlögin á íslandi um skeldýrarækt á fylgiskjali með frumvarpi þessu er að finna kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins um frumvarpið ég vil að öðru leyti vísa til greinargerðar þeirrar er fylgir frumvarpinu en þar er ítarlega fjallað um og gerð grein fyrir efni þess virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur sjávarútvegs og